Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana gospa ministrica! Ravno danes, petnajstega aprila, se začel uporabljati Družinski zakonik, ki je bil sprejet predvsem z namenom izboljšanja položaja otrok v družinskih razmerjih. Ukrepi za varstvo pravic otroka so se tako prenesli iz centrov za socialno delo na pristojna sodišča, centri za socialno delo pa si bodo lahko odslej še bolj posvetili družinam in jim nudili pomoč in svetovanje. Država mora narediti resnično vse, da se čim manj poseže v družinska razmerja. Torej, narediti mora vse, da bo otrok ostal v družini in da bo zanj ustrezno poskrbljeno. Izjemnega pomena so v tem kontekstu preventivni ukrepi, s katerimi lahko preprečimo, da zadeve pripeljejo tako daleč, da se mora otroka odvzeti družini in da mora stranka na sodišča. Dobri odnosi v družini so bistvenega pomena za otrokov zdrav razvoj. Zato je ključno, da je na centrih za socialno delo dovolj delavcev, ki bodo lahko kvalitetno izvajali pomoč družinam v smislu svetovanje in podpore ter spremljanja. Pomembno je tudi, da se zagotovi dovolj brezplačnih svetovalnih in terapevtskih programov za starše in otroke. Nekateri za družinska razmerja namreč opozarjajo, da je teh brezplačnih programov, s katerimi se družinam nudi tovrstna pomoč in svetovanje, v tem trenutku absolutno premalo. Zato vas, spoštovana ministrica, sprašujem, koliko je teh brezplačnih programov v podporo družinam? Koliko je brezplačnih programov, ki so namenjeni otrokom, ko se ti znajdejo v čustveni stiski, denimo programov, ki nudijo psihosocialno pomoč otrokom in družinam? In prav tako, ali namerava ministrstvo v prihodnosti število teh programov povečati? Hvala lepa za odgovor.